Tenir tête car, journalistes, intellectuels, universitaires ou avocats, les opposants risquent non seulement l'arrestation, mais aussi l'assassinat. Tenir tête car le taux d'occupation des prisons vient d'atteindre

Duterte, non, bien au contraire, il s'en vante, car, à l'entendre, il ne faut pas surtout pas s'embarrasser de procédures et de respect des droits de l'homme. Il est là, et cela suffit puisque ce juge suprême s'est donné droit de vie et de mort. L'histoire a connu un autre Duterte, c'était à Rome, il s'appelait Néron. M. Duterte, pour notre honte à tous, est le Néron des temps modernes.